Totodată, o monitorizare eficientă pentru punerea în aplicare a normelor privind piața unică constituie o condiție prealabilă pentru succesul ei. Este necesar ca statele membre să își intensifice eforturile de transpunere a normelor Uniunii. Conform ultimului tablou de bord al pieței interne, țara mea se află printre cele zece state care și au îmbunătățit rezultatele în ceea ce privește implementarea legislației europene. Cu o perioadă medie de 2,8 luni de întârziere în transpunerea legislației după expirarea termenului limită, România se poziționează pe locul patru la acest capitol. Este important ca Uniunea să încurajeze cooperarea dintre funcționarii europeni, naționali, regionali și locali pentru a eficientiza implementarea normelor europene.